Frau Kollegin!

Dann lasse ich über diesen mündlichen Änderungsantrag abstimmen. Meine Damen und Herren! Wir sind noch ein ganz junges Parlament. Wir haben die Möglichkeit, mündliche Änderungsanträge zu stellen. Die Geschäftsordnung sieht über diese mündlichen Änderungsanträge keine Aussprache, auch gar keine Wortmeldungen vor, sondern nur die Frage des Präsidenten, ob es Einwände gegen den Änderungsantag gibt. Und wenn sich dann 40 Kollegen erheben, dann kann über den mündlichen Änderungsantrag nicht abgestimmt werden. Wenn sich keine 40 Kollegen erheben, wird, ebenfalls ohne weitere Aussprache, darüber abgestimmt.

Die namentliche Abstimmung habe ich zugestanden die werden wir durchführen.